Nasza debata ma charakter szczególny motywowana jest obawą wpływu podmiotów zagranicznych na nadchodzącą kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. W tym kontekście mówi się o finansowaniu europejskich partii i fundacji. Padają konkretne nazwiska. Rok temu tu, na tej sali, Nigel Farage wskazał jedno z nich George'a Sorosa, amerykańskiego finansistę, który z zewnątrz oddziałuje na politykę Unii Europejskiej. Podawał konkretne dane dotyczące kilkudziesięciu spotkań miliardera z Komisją Europejską. Sam Franz Timmermans mówił na początku tego roku, że współpracuje z Sorosem od dwudziestu lat. Oskarżenia o mieszanie się tego amerykańskiego miliardera w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich Unii głośno artykułowali przedstawiciele Słowacji, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Węgier. Jakie więc mamy gwarancje, że nie będzie on ingerował za pośrednictwem swoich licznych fundacji w zbliżające się wybory europejskie w wielu krajach, także w moim kraju w Polsce?